Domnule Președinte, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor de autor este extrem de importantă și mă bucur că astăzi avem discuția aici, în Parlament. Nu am înțeles însă, doamnă comisar, și poate în răspunsuri ne spuneți, grupul de experți s a gândit sau v ați gândit să avem instrumente specifice? Pentru că una este să protejezi un desen industrial, o creație în industrie și alta este să protejezi o creație literară, de film, de muzică, de teatru. Știm foarte bine că acum, când vorbim, se piratează foarte mult în domeniul filmului, în domeniul creației artistice, al muzicii. Acești oameni au un cost și nu și pot recupera, practic, investiția făcută și, evident, munca lor. V ați gândit să găsiți instrumente specifice pentru fiecare domeniu? Și să nu uităm, doamnă comisar, am spus o încă de la audierea comisarilor este nevoie să reglementăm și să avem și măsuri de apărare comercială în interiorul pieței Uniunii Europene